Er hat als Bürgerrechtler der Charta 08 ein Gesicht gegeben. Und jetzt gibt er jenen Menschen ein Gesicht, die in den Kerkern und Gefängnissen Chinas verschwunden sind Tausende von ihnen anonym. Hunderte von ihnen sind uns bekannt, und wir müssen diesen Menschen, die ihr Gesicht zeigen für die Menschenrechte, die aber vorübergehend verstummen mussten, hier im Haus eine Stimme geben. Deshalb sage ich ganz klar,

Aber wenn wir aufhören würden, gegen diese Gummiwand zu reden, dann hätten die Diktatoren das erreicht, was sie wollten.

Denn wenn das Land keine demokratischen Reformen bekommt, wird es in Krisen schlittern, wie es sie in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts erlebt